Voorzitter, commissaris, twaalf jaar geleden was er een grote vuurwerkramp in Enschede in Nederland

er was gewoon onvoldoende gehandhaafd.

Toch vind ik het goed dat deze richtlijn nu is herzien, want inderdaad die transparantie voor de burger, weten wat er bij het buurbedrijf gebeurt, is heel erg belangrijk en geeft inderdaad vertrouwen

Daar moeten we echt aan werken.